Integrarea socioeconomică a populației de etnie rromă constituie o provocare în majoritatea statelor Uniunii.

Soarta acestei comunități a devenit, nu de puține ori, subiect de campanie electorală. Pentru a contribui cu adevărat la bunăstarea cetățenilor rromi este prioritară buna utilizare și interacțiune a resurselor din fonduri structurale. Construirea de case noi și renovarea celor existente, îmbunătățirea accesului la utilități, dar și la educație, asistență medicală și locuri de muncă, reprezintă soluții viabile pentru a ne atinge obiectivul. Simultan, trebuie să valorificăm particularitățile acestei populații, obiceiurile, cultura și meșteșugurile tradiționale ale rromilor. Prin desemnarea unui an european al integrării rromilor, am contribui la familiarizarea cu problemele acestei comunități.